Wir haben seit April 2014 eine Gesetzgebung auf dem Tisch liegen, und der Rat blockiert eine vernünftige Reform der Handelsschutzinstrumente. Wie wollen Sie denn quasi als Polizist mit einem Segelboot ein Schnellboot erreichen? Das geht überhaupt nicht! Und wenn Sie nicht diese Blockade durchgeführt hätten, dann hätten wir jetzt mehr Schnelligkeit, die Fristen wären verkürzt, wir hätten eine Ex Officio Untersuchung der Kommission, und wir hätten Zölle, die wirklich einschneidend sind und nicht nur den minimalsten Schaden ausgleichen würden. Ich finde Ihr Verhalten, ich finde das Verhalten des Rates völlig verantwortungslos angesichts einer globalisierten Welt und vieler Antidumping Krisen. Wir brauchen möglichst schnell eine Modernisierung der Handelsschutzinstrumente. Geben Sie endlich Gas, damit wir auf Augenhöhe wirklich handeln können!